Armoede dwingt veel ouders hun kinderen naar madrassa's te sturen, waar het onderwijs gratis is. En juist op deze madrassa' s is het vak islamiat, islamitische studies, verplicht van staatswege met als gevolg de bevordering van intolerante gedachten, niet alleen jegens religieuze minderheden, maar evengoed jegens vrouwen en respectievelijk over onderwijs voor meisjes.